Denn ich halte es für notwendig, dass das gesamte Plenum die Beschlüsse fasst, auf deren Grundlage wir mit dem Rat verhandeln. Punkt eins. Punkt zwei Die Bankenunion und auch der Fonds brauchen eine sichere Rechtsgrundlage. Das hat nichts mit Berlin oder Brüssel zu tun, Herr Kollege Lamberts, sondern einfach mit Beständigkeit. Und weder der Artikel 127 Absatz 6, der Europa in die Eurozone und den Rest unterteilt, noch der Artikel 114 sind nach meiner Überzeugung ausreichend, um im Konfliktfall rechtssicher agieren zu können. Und deshalb bin ich dankbar, dass Kommissar Barnier ein Angebot gemacht hat, auf der Grundlage des Ratsbeschlusses und des abweichenden Votums des Parlaments neue Wege zu suchen, diesen Fonds einzurichten. Zur Governance, ob wir das mitentscheiden Wer glaubt denn in diesem Haus wirklich, dass die EU Kommission handlungsfähiger ist als der Rat?

Oder wenn wir den Fall der spanischen Banken sehen Da war es möglich, mit Hilfe der spanischen Regierung das Problem zu lösen. Und wenn hier der Altfall Dexia auf dem Tisch ist, dann ist doch nicht die Frage, ob man das mit dem komplizierten Mechanismus lösen kann, ja oder nein, sondern es ist die Frage, ob die Haftung für die nichteingezahlte Bankenabgabe nicht vergemeinschaftet werden kann. Und dazu ist in Deutschland ein Verfassungsgerichtsurteil anhängig. Wer will, dass das Ganze scheitert, der muss es auf die Spitze treiben!